Ľudský organizmus sa tak stáva prirodzenou obeťou úsilia producentov potravín vyprodukovať čo najlacnejšie a najefektívnejšie čo najviac potravín. Používanie modernej chémie a farmácie v poľnohospodárstve musíme preto začať veľmi pozorne sledovať a v záujme zachovania zdravia našich občanov aj veľmi cieľavedome, systematicky a permanentne vyhodnocovať dôsledky používania týchto látok. Jedine kvalitný permanentný monitoring potravinových produktov nám umožní zavčasu rozpoznať riziká či ohrozenia, ktoré pre súčasnú populáciu prinášajú nové technológie. Dnes síce hovoríme viac o antibiotikách a o narastajúcej rezistencii voči nim, ale problematiku musíme vnímať a posudzovať komplexnejšie.